Señor Presidente, Filipinas es un importante miembro de la ASEAN y un país especialmente cercano a la Unión Europea con el que compartimos lazos históricos, principios y cada vez más intereses. El Acuerdo que mañana aprobaremos representa un gran avance refuerza la relación política y pone las bases para una mayor cooperación bilateral en áreas tan destacadas como la lucha contra la pobreza, el cambio climático o el terrorismo.

El acuerdo marco facilitará también la negociación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Filipinas —negociaciones ahora en curso—, que sustituirá a un instrumento unilateral como el SPG concedido en diciembre de 2014. Quiero destacar, además, la necesidad de que Filipinas continúe su lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La Comisión Europea deberá seguir este asunto con atención. Y termino celebrando, de nuevo, la conclusión de este acuerdo que facilitará una relación más estrecha de la Unión Europea con este importante país de la región Asia Pacífico.